fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar númer hundrað tvö þúsund og sjö með síðari breytingum nefndin hefur fjallað um þetta mál og hafa henni borist umsagnir frá þroskahjálp tryggingastofnun ríkisins viðskiptaráði íslands og öryrkjabandalagi íslands með frumvarpinu er frítekjumark vegna atvinnutekna örorkulífeyrisþega og endurhæfingarlífeyrisþega hækkað úr rúmlega tuttugu og sjö þúsund krónur í hundrað þúsund krónur á mánuði

markmið frumvarpsins er að hvetja einstaklinga til vinnu og gera örorkulífeyrisþegum kleift að afla sér aukinna tekna af atvinnu án þess að bætur frá tryggingastofnun ríkisins skerðist unnið er að tillögu um endurskoðað örorkumat sem byggist meðal annars á markmiðum um starfshæfnismat og eflingu starfsendurhæfingar með áherslu á að skoða frekar getu fólks til starfa en vangetu tillögunni er ætlað að ná svipuðum markmiðum hvað varðar örorku og endurhæfingarlífeyrisþega og hvetja einstaklinga til vinnu nefndin telur að hækkun frítekjumarksins muni leiða til aukinnar atvinnuþátttöku örorkulífeyrisþega og hafa þannig í för með sér hærri tekjur og meiri lífsgæði þeim til handa rannsóknir hafa jafnframt sýnt að það sé þjóðhagslega hagkvæmt að öryrkjar vinni kjósi þeir að gera það ákvæðinu er ekki ætlað að hefta eða binda þá vinnu sem nú þegar er hafin með nokkrum hætti því telur nefndin eðlilegt að ákvæðið sé einungis sett til bráðabirgða og hafi þar með hvorki bindandi né fordæmisskapandi áhrif nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtur þingmaður ásta r jóhannesdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins og birkir j jónsson háttvirtur þingmaður skrifar undir álit með fyrirvara undir þessa samþykkt skrifa guðbjartur hannesson formaður frá ármann krónu ólafsson árni johnsen jón gunnarsson pétur h blöndal kristinn h gunnarsson ögmundur jónasson og birkir j jónsson með fyrirvara